Posledné kolo rokovaní, ktoré sa uskutočnilo v decembri minulého roku, však potvrdilo, že viaceré členské krajiny majú vážne výhrady voči navrhovanému riešeniu prekladov pre patenty Európskej únie, ktoré vychádza zo súčasného jazykového režimu Európskeho patentového úradu. Preto nie je možné dosiahnuť pozitívne jednomyseľné rozhodnutie Rady potrebné pre ďalší spoločný postup. V takejto situácii je teda prirodzené a logické, aká je reakcia tých členských štátov, ktoré si uvedomujú potrebu zlepšenia súčinnosti členských krajín pri ochrane duševného vlastníctva, že sa postupom podľa článku 20 Zmluvy Európskej únie usilujú medzi sebou nadviazať posilnenú spoluprácu v oblasti vytvorenia jednotnej patentovej ochrany.